Domnule președinte, eu sunt unul dintre cei mai mari susținători ai intrării României în Schengen. Dar eu muncesc pentru asta și nu vin cu vorbe goale, așa cum fac colegii socialiști din PSD și din ALDE, care sunt la guvernare și care spun că vor România în Schengen dar, în realitate, fac totul ca să împiedice acest lucru. O să vă dau câteva exemple în acest moment, în Parlamentul României se votează modificarea legilor justiției în procedură de urgență practic, în secret, fără dezbatere. Lumea se uită la televizor și vede la televizor ce se modifică și toate astea pentru a subjuga politic justiția, a nu mai avea stat de drept apropo de statul de drept, care trebuie să ne unească și pentru a crea mecanisme de anchetare, de amenințare și de șantajare a judecătorilor și procurorilor.

Ca să scape politicienii din ALDE și PSD aflați la guvernare. Dacă faci asemenea lucruri și susții că vrei să intri în Schengen, atunci îți pui o întrebare chiar vrei să intri în Schengen sau doar vii și vorbești în plenul Parlamentului și spui că vrei să intri în Schengen? Da, eu vreau să intru în Schengen și de asta nici nu leg MCV ul de Schengen, pentru că MCV ul este una. Comisia niciodată nu a cerut această legătură, și el trebuie să se oprească atunci când toate sunt îndeplinite. Orice se întâmplă azi în România, pe justiție, este contrar MCV ului. Da, să intrăm în Schengen, dar lucrați pentru asta, dragi colegi socialiști și din ALDE.